Es una competencia estatal, pero para garantizar su supervivencia hay que tomar medidas, con el máximo nivel de acuerdo con los agentes sociales y la sociedad civil, que se centren en definir un estándar europeo que garantice la solvencia de todos los sistemas, sometiéndolos a los criterios de supervisión, para poder limitar el déficit de las finanzas públicas de todos los Estados miembros, y extendiendo las garantías que se van a exigir a las compañías de seguros a partir del año 2013 a las mutuas que gestionan estos sistemas en algunos Estados miembros. Un estándar que racionalice el debate, porque resolver este problema es más que fijar, por ley, la edad de jubilación. Hay que tener en cuenta la longitud de la vida laboral de la persona y sus niveles de cotización, e incorporar factores vinculados a la voluntad de los jubilados.

Y un estándar que mire al futuro. La movilidad de los trabajadores va a exigir que trasladar los derechos pasivos de un país a otro no sea un problema. La ciudadanía debe poder acceder al historial de su vida laboral cuando cambie de residencia en todos los Estados donde ha cotizado.